frú forseti ég mæli fyrir skýrslu íslandsdeildar evrópuráðsþingsins fyrir árið tvö þúsund og níu það sem stóð upp úr af vettvangi evrópuráðsþingsins árið tvö þúsund og níu var eftirfarandi í fyrsta lagi var beiðni íslandsdeildar um að taka til skoðunar lögmæti þess að beita breskum hryðjuverkalögum til að frysta eigur landsbankans í bretlandi samþykkt á fundi evrópuráðsþingsins í janúar í samræmi við beiðnina var málinu vísað til laga og mannréttindanefndar og efnahagsnefndar er nefndunum meðal annars ætlað að taka til skoðunar aðgreiningu á milli löggjafar sem nær til hryðjuverka og löggjafar sem tekur til viðbragða við annars konar vá eins og hættu á fjármálakreppu skýrslan var enn í vinnslu í lok árs íslandsdeild átti fund með þingmönnum bresku landsdeildarinnar á fundi evrópuráðsþingsins í október til að ræða stöðu mála með tilliti til skuldbindinga ríkissjóðs vegna icesave reikninga landsbankans í bretlandi beiting hryðjuverkalaganna var ekki til umræðu á þeim fundi í öðru lagi fagnaði evrópuráðið sextíu ára afmæli sínu og mannréttindadómstóll evrópu fimmtíu ára afmæli sínu af því tilefni var haldin ráðstefna á íslandi sextánda október að frumkvæði þingmanna íslandsdeildar evrópuráðsþingsins auk íslandsdeildar stóðu ráðuneyti dóms og mannréttindamála utanríkisráðuneytið og alþjóðamálastofnun og mannréttindastofnun háskóla íslands að ráðstefnunni sem hafði það að markmiði að vekja athygli á starfsemi evrópuráðsins og dómstólsins í þriðja lagi var thorbjørn jagland fyrrverandi forsætis og utanríkisráðherra noregs og forseti norska stórþingsins kjörinn framkvæmdastjóri evrópuráðsins til næstu fimm ára tók hann við embætti fyrsta október tvö þúsund og níu í fjórða lagi fór fram mikil umræða um starfsemi efnahags og framfarastofnunar evrópu fyrir árið tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu þar sem alþjóðlega fjármálakreppan var í forgrunni og ísland kom nokkuð til sögu ísland var meðal annars notað sem dæmi um ríki sem o e c d hefði hrósað árið tvö þúsund og sex fyrir hversu vel hefði gengið að einkavæða bankakerfið og afnema viðskiptahindranir framkvæmdastjóri o e c d viðurkenndi að stofnunin hefði ekki getað spáð fyrir um hversu vanmáttugar eftirlitsstofnanir í löndum eins og íslandi og jafnvel írlandi voru eða hvers konar áhætta var tekin með starfsemi bankanna í fimmta lagi fór nokkur umræða fram um beiðni sem sett var fram um að ógilda kjörbréf þingmannasendinefndar rússlands vegna stöðu mála í georgíu eftir að átökunum þar lauk milli þarlendra og rússneskra stjórnvalda ákveðið var að halda að sér höndum að sinni en taka málið upp að nýju á fyrsta fundi evrópuráðsþingsins árið tvö þúsund og tíu í sjötta lagi var samþykkt á fundi þingsins í júní að veita hvíta rússlandi aftur fyrri stöðu sem sérstakur gestur evrópuráðsþingsins eftir tólf ára hlé með því skilyrði að afnám dauðarefsinga yrði lögfest að lokum var sú er hér stendur formaður íslandsdeildar kosin í embætti varaforseta á evrópuráðsþinginu í stað guðfinnu s bjarnadóttur fyrrverandi formanns og það gerðist á fundi þingsins í júní í upphafi árs tvö þúsund og níu voru aðalmenn íslandsdeildar guðfinna s bjarnadóttir formaður og kom hún úr þingflokki sjálfstæðisflokksins ellert b schram varaformaður úr þingflokki samfylkingar og steingrímur j sigfússon úr þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs eftir kosningar til alþingis tuttugasta og fimmta apríl og kosningu alþingis í nefndir fimmtánda maí urðu eftirfarandi breytingar á skipan íslandsdeildar aðalmenn voru kosnir birkir jón jónsson þingflokki framsóknarflokks lilja mósesdóttir þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og steinunn valdís óskarsdóttir þingflokki samfylkingarinnar varamenn voru kosnir eygló harðardóttir þingflokki framsóknarflokks magnús orri schram þingflokki samfylkingarinnar og þuríður backman þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs á fundi íslandsdeildar átjánda maí var lilja mósesdóttir kosin formaður og steinunn valdís óskarsdóttir varaformaður deildarinnar magnea marinósdóttir var ritari íslandsdeildar íslandsdeild hélt fjóra fundi á árinu þar sem þátttaka í þingfundum evrópuráðsins var undirbúin þá var íslandsdeildin gestgjafi norræns kvöldverðar sem norðurlöndin halda til skiptis ár hvert í strassborg íslandsdeildin átti jafnframt frumkvæði að því að haldin var ráðstefna hérlendis sextánda október tvö þúsund og níu í tilefni sextíu ára afmælis evrópuráðsins og fimmtíu ára afmælis mannréttindadómstóls evrópu ráðstefnan var haldin í samstarfi við ráðuneyti dóms og mannréttindamála utanríkisráðuneytið og alþjóðamálastofnun og mannréttindastofnun háskóla íslands tilgangur ráðstefnunnar var að vekja athygli á starfsemi evrópuráðsins og dómstólsins á ráðstefnunni fjölluðu formaður íslandsdeildarinnar sérfræðingar embættismenn og dómari íslands við mannréttindadómstól evrópu um hlutverk evrópuráðsins um vanda mannréttindadómstóls evrópu um varnir gegn pyndingum eftirlitsnefndina og hvort þörf væri á eftirliti hennar hérlendis um hlutverk sérfræðinganefndar evrópuráðsins gegn kynþáttamisrétti um framlagi íslands í réttindamálum barna um hlutverk feneyjanefndarinnar við að aðstoða aðildarríki við að byggja stjórnarfar

þingfundir evrópuráðsþingsins fara fram í evrópuhöllinni í strassborg og eru þeir haldnir fjórum sinnum á ári að jafnaði í lok janúar apríl júní og september auk þess kemur framkvæmdastjórn og stjórnarnefnd evrópuráðsþingsins saman til funda á milli þinga og afgreiðir mál sem æðsta vald

á fyrsta fundi evrópuráðsþingsins í janúar tvö þúsund og níu bar hæst umræða um afleiðingar alþjóðlegu fjármálakreppunnar afleiðingar átakanna milli georgíu og rússlands og ástandið á gazasvæðinu fyrsta mál á dagskrá þingsins var atkvæðagreiðsla um tilvísun mála til nefnda þar á meðal var beiðni íslandsdeildar til framkvæmdastjórnar evrópuráðsþingsins um að laga og mannréttindanefnd þingsins tæki til skoðunar lögmæti aðgerða breskra stjórnvalda gegn íslenskum bönkum sér í lagi beitingu hryðjuverkalaga til að frysta eigur landsbankans framkvæmdastjórnin hafði á fundi sínum níunda janúar mælt með því að málinu yrði vísað til skýrslugerðar í efnahagsnefnd í kjölfarið ákvað íslandsdeildin að leggja upprunalegu beiðnina fyrir fund evrópuráðsþingsins í lok janúar guðfinna s bjarnadóttir mælti fyrir málinu í atkvæðagreiðslu um málið var beiðni íslandsdeildar samþykkt með meiri hluta greiddra atkvæða eða fimmtíu og tveimur atkvæðum gegn fjórum þátttaka íslandsdeildar í öðrum fundi evrópuráðsþingsins féll niður vegna kosninganna til alþingis í apríl tvö þúsund og níu þriðji fundur evrópuráðsþingsins var haldinn í lok júní tvö þúsund og níu fyrsta mál á dagskrá var kosning varaforseta þingsins lilja mósesdóttir var kosin varaforseti í stað guðfinnu s bjarnadóttur fyrrverandi formanns íslandsdeildar beiðni um setja kosningu framkvæmdastjóra evrópuráðsins á dagskrá var hafnað sú beiðni var sett fram í tengslum við fyrirhugaða kosningu framkvæmdastjóra evrópuráðsins sem átti að fara fram tuttugasta og þriðja júní framkvæmdastjórn evrópuráðsþingsins hafði aftur á móti tekið þá ákvörðun rétt fyrir þingsetningu að taka kosninguna af dagskrá tilefnið var ágreiningur milli þingsins og ráðherranefndarinnar um endanlegan lista frambjóðenda til embættis framkvæmdastjóra að ráðinu í umræðu um áhrif fjármálakreppunnar á alþjóðlegar efnahagsstofnanir eins og alþjóðagjaldeyrissjóðinn og alþjóðabankann var lögð áhersla á að ríki greiddu framlög sín til þeirra svo að þær gætu sinnt hlutverki sínu sem skyldi á þessum erfiðu tímum fram kom að ags hefði þegar afgreitt lán til armeníu hvíta rússlands georgíu íslands

og úkraínu eftir að heimskreppan skall á í umræðunni kom fram að mikilvægi ags væri mikið en á sama tíma kom fram sú skoðun að hugmyndafræðin á bak við ags væri hluti vandans frekar en lausnarinnar og var starfsemi ags á íslandi tekin sem dæmi um það án frekari útskýringa formaður íslandsdeildar tók til máls í umræðunni og benti á að undanfarin ár hefði sjóðurinn orðið fyrir mikilli gagnrýni hagfræðinga ags hefði tekið mark á þeirri gagnrýni eins og efnahagsáætlunin fyrir ísland væri til vitnis um það kæmi þó ekki í veg fyrir gagnrýni á hana stiglitz hefði til dæmis gagnrýnt efnahagsáætlunina fyrir að reyna að ná fram tveimur ósamrýmanlegum markmiðum samtímis það er peninga eða gengismálastefnu sem hefði það að markmiði að halda niðri verðbólgu annars vegar og útgjaldaaukningu ríkisins hins vegar fjórði fundur evrópuráðsþingsins var haldinn í lok september tvö þúsund og níu það sem bar hæst var sextíu ára afmæli evrópuráðsins og kosning framkvæmdastjóra evrópuráðsins til næstu fimm ára samkvæmt reglum þingsins þarf framkvæmdastjóri að fá að lágmarki hundrað tuttugu og þrjú atkvæði til að vera löglega kjörinn thorbjørn jagland fyrrverandi forsætis og utanríkisráðherra noregs og forseti norska stórþingsins hlaut hundrað sextíu og fimm atkvæði

í tilefni af sextíu ára afmæli evrópuráðsins fór fram umræða um framtíð ráðsins í ljósi reynslunnar af starfsemi þess frá stofnun meginniðurstaða þeirrar umræðu var að evrópuráðið hefði sameinað þjóðir evrópu undir merkjum lýðræðislegs stjórnarfars virðingar fyrir mannréttindum og meginreglum réttarríkisins margir áfangasigrar varði leið evrópuráðsins undanfarin sextíu ár sem sé tilefni til að fagna hlutverk evrópuráðsins sé hins vegar mikilvægt enn sem fyrr og því skipti máli að aðildarríkin styðji vel við starfsemi ráðsins óháð tilkomu annarra stofnana mikil umræða fór fram um skýrslu um starfsemi o e c d fyrir árið tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu þar sem alþjóðlega fjármálakreppan var í forgrunni formaður íslandsdeildar var höfundur breytingartillögu ásamt nokkrum flokksbræðrum sínum frá meðal annars hollandi þar sem þess var farið á leit að rannsakað yrði að hvaða marki ráðleggingar o e c d kynnu að hafa átt þátt í að stuðla að kreppu í fjármála og efnahagskerfum draga lærdóm af alþjóðlegu fjármálakreppunni ástandið á íslandi kom nokkuð til tals í umræðunni í ræðu eins flutningsmanns breytingartillögunnar frá hollandi var ísland notað sem dæmi um ríki sem o e c d hefði hrósað fyrir hversu vel hefði gengið að einkavæða bankakerfið og afnema viðskiptahindranir í svari framkvæmdastjóra o e c d kom fram að hann væri sammála gagnrýninni að því leyti að stofnunin hefði ekki getað spáð fyrir um vanmátt eftirlitsstofnana í löndum eins og íslandi og jafnvel írlandi eða hvers konar áhætta var tekin með starfsemi bankanna hann benti hins vegar á að þegar bankakerfi ríkis hefur ábyrgðir sem eru hærri en nemur landsframleiðslu heimaríkis bankanna sé augljóslega eitthvað að hann bætti því við að það hefði ekki verið efnahags og framfarastofnun evrópu alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða aðrir sem hefðu átt að vera fyrstir til að gera athugasemdir við það og grípa til viðeigandi ráðstafana heldur stjórnvöld viðkomandi heimaríkis á þinginu var lilja mósesdóttir talsmaður flokkahóps vinstrimanna á fundi evrópuráðsþingsins um loftslagsmál sem haldinn var í tilefni af loftslagsráðstefnu sameinuðu þjóðanna í desember í kaupmannahöfn steinunn valdís óskarsdóttir sem á sæti í jafnréttisnefnd evrópuráðsþingsins tók þátt í umræðu um mikilvægi þess að grípa til aðgerða gegn nauðgunum þar með talið nauðgunum sem eiga sér stað í hjónabandi eða sambúð hún gerði í ræðu sinni grein fyrir breytingu á íslenskum hegningarlögum frá árinu tvö þúsund sem fól í sér að tekið var tillit til sambands brotaþega og brotaþola við ákvörðun refsidóma í ofbeldismálum í þá veru að eftir því sem sambandið væri nánara væri refsingin fyrir sambærileg brot þyngri að lokum ræddi steinunn valdís um aðgerðaáætlun íslensku ríkisstjórnarinnar til að stemma stigu við heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi þess má að lokum geta að íslandsdeildin átti frumkvæði að því að tvíhliða fundur var haldinn með breskum þingmönnum til að útskýra fyrirvara ríkisstjórnarinnar við ríkisábyrgð vegna lána frá bretlandi og hollandi til að standa við skuldbindingar íslenska ríkisins vegna innstæðna landsbanka íslands í bretlandi og hollandi nánari umfjöllun um einstök efnisatriði sem hér hafa verið reifuð er að finna í skýrslu íslandsdeildar evrópuráðsþingsins fyrir árið tvö þúsund og níu undir þá skýrslu rita lilja mósesdóttir form steinunn valdís óskarsdóttir varaformaður og birkir jón jónsson